Tisztelt Elnök Úr, Képviselőtársak! Az Európai Unió tagállamaiban nagyon eltérő az őshonos kisebbségi közösségekre vonatkozó jogi keret. Míg több országban erős jogosítványokat tartalmazó törvények vannak, másutt a meglévő jogok csak részleges megoldást jelentenek, néhány országban pedig el sem ismerik a kisebbségeket. Az egyenlőtlenséggel az emberi jogok sérülnek. Az én országomban, Romániában, a közigazgatási törvény nemrégiben történt módosítása meglévő jogok szűkítését is célozta. A magyar nyelvre vonatkozó előírásokat nagyon sok esetben nem alkalmazzák, az állam tiltja a magyar közösség szimbólumainak használatát. Különösen aggasztónak tartom, hogy jelenleg nincs érdemi párbeszéd a román többség és a romániai magyar közösség között. Itt, a Parlamentben szorgalmaznunk kell az együttműködést a kisebbségi kérdésben, a jó gyakorlatok megosztását, legyen jogállamisági elv a kisebbségvédelmi jogszabályok betartása. Ötvenmillió kisebbségi uniós polgár abban bízik, hogy az új mandátumban az Európai Unió kisebbségvédelmi standardokat teremt.